Wir sehen uns mittlerweile mit einer jahrelangen Struktur Finanz und Wirtschaftskrise in Europa konfrontiert einer Krise, die insbesondere einhergeht mit ständig ansteigender Jugendarbeitslosigkeit. Dies ist ein sozialer Sprengstoff, der die Belastbarkeit aller Sozialstrukturen von der Familie bis zu staatlichen Systemen auf das Äußerste strapaziert. Er betrifft eine ganze Generation von Menschen in der EU, und er erfordert schnelles politisches Reagieren.

Sparsamkeit bei den Institutionen und auf allen Ebenen politischen Handelns und der gleichzeitige Fokus auf Wachstum und Wachstumsförderung für die Zukunft sind das Gebot der Stunde, einmal, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit der Politik und der EU zu stärken, und um neue Arbeitsplätze zu schaffen, damit gerade junge Menschen wieder eine Zukunftsperspektive bekommen.